En primer lugar, le pediría que, en sus intervenciones, fuera respetuosa con las intervenciones del resto de los miembros de este Parlamento. Yo no comparto su opinión, pero jamás diré que lo que dice es una tontería. Por tanto, empiecen por ahí. En segundo lugar, yo fui la primera presidenta de un parlamento regional, el Parlamento vasco.

Y le puedo decir que hoy el País Vasco es mejor que antes de que tuviera esa representación.